Quindi Lei ha smentito le dichiarazioni che Le attribuivano di non conoscere le questioni relative a Schengen e la questione può finire qui.